Ausschuss derzeit gerade diesen Zusammenhang. Es geht hier freilich nicht darum, einzelne Länder an den Pranger zu stellen, sondern genau zu beobachten, ob Entwicklungen in eine falsche Richtung laufen, und sie bereits in einem frühen Stadium zu beheben. Wir brauchen ein niederschwelliges Instrument. Daher begrüße ich auch die Empfehlung der Einführung eines permanenten Mechanismus für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.